Era un lucru foarte așteptat foarte așteptat de cetățeni, foarte așteptat de întreprinderi, mai ales de cele mici.

Portalul rezolvă această problemă și trebuie să spunem că ne dorim de foarte mult timp să existe acel principiu o singură dată. Ar face foarte multe economii și la cetățean, și la întreprinderi, dar sigur că aceste economii până la urmă merg la bugetele statelor, merg la bugetul Uniunii Europene. Trebuie să spunem, de asemenea, că munca aceasta administrativă este facilitată prin portal pentru că, așa cum s a spus în raport și cum a prezentat raportoarea aici, va fi o traducere în limba engleză. Sigur, statele au foarte multă și mare răspundere, și Comisia de asemenea, să verifice, să actualizeze informațiile, să fie informații corecte pentru a nu deruta, pentru a nu încurca, pentru că scopul nu este acesta. Scopul este de a ajuta. Mai e o problemă, și mă bucur, doamna comisar, că ați amintit o trebuie să fie nediscriminatoriu, trebuie să se adreseze și persoanelor cu dizabilități și trebuie să fie nediscriminatoriu și pentru ceilalți cetățeni. Există foarte multe petiții și cred că fiecare dintre noi primim aceste petiții legate de faptul că nu se descurcă un cetățean când merge într un alt stat. Spunea și colegul mai înainte, domnul Karas, că până la urmă munca noastră pare abstractă și trebuie să facem ceva care să ajungă la cetățean. Ei, acest regulament sigur va veni și va fi bine receptat de cetățeni și, până la urmă, câștigă toată lumea. Să interconectăm cetățenii și companiile, întreprinderile cu autoritățile locale, cu cele centrale și nu numai în statul în care sunt rezidenți, ci și în alte state.